Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, avremmo voluto un orario diverso per questo importante dibattito, perché ci siamo molto battuti in Parlamento, come si sa, per questo Anno europeo del patrimonio culturale, che vede un esemplare lavoro di squadra con la Commissione, il Consiglio e la società civile. Ringrazio naturalmente anche la Direzione generale della cultura e il nostro collega

La vastità delle iniziative e della partecipazione che si sono messe in moto in tutta Europa, ma anche le risposte dell'Eurobarometro, ci confermano che avevamo visto giusto, che la stragrande maggioranza degli europei ritiene che il comune patrimonio culturale sia un bene primario da condividere, su cui l'Europa deve investire molto di più. È un messaggio in controtendenza rispetto ai nazionalismi, ai muri e alla messa in discussione dell'identità stessa dell'Europa. È un'occasione preziosa per condividere iniziative tematiche che puntino alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale europeo materiale, immateriale, paesaggistico e digitale, bene universale che esprime la ricca diversità linguistica e culturale ma anche una comune identità europea, straordinaria risorsa di dialogo interculturale e interreligioso, come richiamato anche a Göteborg. Come avevamo auspicato e come è emerso dal forum di Milano a dicembre, ben 13 Direzioni generali della Commissione si sono messe in campo con azioni specifiche in un approccio trasversale su tre grandi obiettivi far sì che i cittadini, in particolare i più giovani, si sentano coinvolti, riconoscere il valore economico e occupazionale del patrimonio e valorizzare il ruolo della cultura.